Je ne sais pas si on y voit plus clair qu'au début.

Les réfugiés sont une priorité. C'est une priorité qu'on a l'air de croire humanitaire mais c'est une priorité politique. À l'intérieur du Liban, c'est une priorité politique.